Domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru poziția pe care ați avut o. Am văzut lucruri pe care le am luat în calcul, lucruri constructive. Am vrut un dialog constructiv, dar mi am dat seama că există multă dezinformare și nu acuz pe cei care au spus aceste lucruri, ci pe cei care stau în spatele acestei dezinformări. Domnule Pons da, trebuie să apărăm cetățenii. Acest lucru îl cer și eu, și nu am să ignor vocea poporului, iar martoră este larga susținere populară pe care o avem în România. Ascult pe toată lumea de bună credință și vreau un dialog constructiv, dar un dialog care să fie corect pentru România și pentru Uniunea Europeană. Doamna Macovei, știu despre dezinformările dumneavoastră. Acest guvern pe care îl criticați atât de des a adus o creștere economică de 7, a crescut nivelul de trai al românilor și, de aceea, românii îl iubesc. Nu vă face cinste să aduceți lupta politică internă în Parlamentul European, este o lipsă de respect față de poporul român. Nu am să pot răspunde la toată lumea, ar fi foarte mult timp, dar vreau să mai dau câteva răspunsuri. Da, România este divizată, iar eu vreau ca România să fie unită, dar trebuie să avem grijă de un lucru și vă spune o țară pro europeană vrem și o Europă divizată? Da, avem dialog, dar să nu încercăm, indiferent de grupul politic, să ne învrăjbim unii pe alții. Împreună trebuie să desenăm, să creionăm viitorul Uniunii Europene, începând cu anul viitor. Haideți să vedem lucrurile care ne unesc și să lăsăm la o parte lucrurile care ne divizează. Ceea ce avem de îndreptat, vom îndrepta, vom avea dialog, sunt dispusă dialogului. Domnule Corrao, reforma în ceea ce privește justiția, legile justiției este inițiată în Parlament. Parlamentul este cel ales în mod democratic, este expresia voinței poporului. Vedeți că și aici există dezinformare? Pentru că au arătat cu degetul spre guvern. Nu în Parlament au fost inițiate aceste legi. Domnule Rebega, nu aduceți lupta politică în Parlamentul European. Nu este corect față de români, poate ar trebui să vă gândiți că ați candidat pe listele Partidului Social Democrat, dar nu vă judec eu, pentru că nu am dreptul, vă vor judeca cei care v au susținut și pe care acum i ați dezamăgit. Doamnă, in't Veld, mulțumesc mult pentru sugestii, voi ține cont de sugestiile dumneavoastră. Parlamentul European nu este inamicul meu, am fost europarlamentar nouă ani de zile și nu o să mă abat niciodată de la valorile europene. Poate nu toate lucrurile sunt corecte, poate nu toate lucrurile sunt așa cum trebuie să fie, dar sunt convinsă că un dialog constructiv și faptul că puteți să ascultați toate părțile și vom ține mai puțin cont de cei care nu vor să fie înțelegere și dialog în Parlamentul European, cei care vin cu dezinformări, cei care au dezinformat întotdeauna, nu numai acum cred că lucrurile se pot îndrepta. Domnule prim vicepreședinte Timmermans, cu siguranță vom ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția. Azi, ministrul justiției, prezent lângă mine, va merge la Comisia de la Veneția. România este o țară pro europeană și cu siguranță nu se va abate de la drumul pro european și vă spune o fostă colegă de a dumneavoastră. Vă rog să aveți încredere în România și să aveți încredere în parcursul european și în respectarea statului de drept în țara mea. vă mulțumesc